Ha dicho el señor Juncker Soy el responsable del fraude fiscal en mi país, pero confíen en mi Comisión para perseguir el fraude fiscal. El señor Pittella, con su grandilocuencia habitual, ha dicho Tenemos que combatir el fraude fiscal, pero los socialistas europeos seguiremos apoyándole, señor Juncker. El señor Zalba, del Partido Popular de mi país, ha dicho Señor Juncker, en mi partido le apoyamos. Y le apoya sobre todo el señor de Guindos, que fue director financiero de la consultora que le ayudó a firmar esos acuerdos secretos. Decía Mario Benedetti El suicidio no redime a un torturador pero algo es algo. La dimisión no redime a los caraduras, pero algo es algo.